Głosowałem na Panią po raz drugi w ciągu pięciu lat i życzę Pani i Komisji powodzenia. Ja powiem w ten sposób, że trzeba mówić bardzo otwarcie o tej ingerencji z zewnątrz.

Przestrzegałbym przed takim bardzo jednostronnym spoglądaniem na ten problem, to znaczy, że jeżeli ja słyszę w wystąpieniu, że nie ma w ogóle problemu Rosji i że jest tylko Steve, a nie ma Władimira Władimirowicza, to mam takie wrażenie, że ktoś tu jest w świecie wirtualnym, i zapraszam do realu.